Ce Parlement a donc privé d'une protection essentielle l'un de ses membres sans que personne ne soit admis à s'exprimer sur ce sujet en assemblée plénière, ni l'intéressé, ni ceux qui auraient pu prendre sa défense, ni en débat, ni en explication de vote, ni à quelque titre que ce soit. Je voulais simplement qu'il m'en soit donné acte et je vous en remercie.